Da, cred că va aduce aceste beneficii. Mi am pus și eu această întrebare. Spuneam, în timpul negocierilor, că e păcat să construim un Picasso acolo, sus, care nu se vede, și cetățenii să nu beneficieze de el. De aceea, am insistat pe două direcții în raportul meu

informarea cetățenilor despre ce poate să aducă Galileo pentru viața de zi cu zi și, în același timp, pentru dezvoltarea economică. Se spunea, în același timp, și de protecția datelor. Galileo produce și un semnal criptat, care asigură securitatea unor date care sunt sensibile.

colaborări excelente cu Comisia și mulțumesc pentru acest lucru. În același timp, să nu uităm președinția irlandeză, care a contribuit foarte mult la scurtarea timpului de negocieri Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport și îi urez succes domnului comisar Tajani în activitatea de a pune sus, acolo, toți sateliții necesari pentru a avea un semnal la sfârșitul anului